Asimismo, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, se está atacando, asesinando y criminalizando a los que se oponen al Gobierno y a los proyectos extractivistas y agroindustriales. Filipinas es el país asiático donde más defensores ambientales han sido asesinados cuarenta y uno en 2017 muchos de ellos en Mindanao, la capital minera del país. Mientras los habitantes de Mindanao denuncian la aplicación de la ley marcial, la persecución de líderes sociales indígenas acusados de terrorismo, las violaciones de derechos humanos y la militarización de la región, las multinacionales —¡qué casualidad!— agradecen al Gobierno su protección. Exigimos que se dejen de comercializar armas y equipos militares a Filipinas

Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo filipino y muy especialmente a la población de Mindanao.